Poštovana predsjedavajuća, gospodine povjereniče, kolegice i kolege, ja bih izrazio potporu i zahvalnost gospodinu Tannocku na cjelovitom izvješću i na dobroj suradnji izvjestitelja u sjeni. Želim se posebno osvrnuti na pitanje slobode medija, o kojem je ovdje bilo govora. Dakle, uz nastavak zastrašivanja i napada na novinare, radi se i o napadima na nezavisnost nacionalnog radiotelevizijskog operatera i vijeća za elektroničke medije. Treba naglasiti da se u sličnom položaju ovisnosti nalaze i lokalni javni mediji, a generalno treba napomenuti da je radno pravni položaj novinara vrlo težak, nesiguran, s malim plaćama i plaćama koje često kasne i pri tome, naravno, treba napomenuti i nejasnu vlasničku strukturu medija.